Apreciez ca extrem de importantă solicitarea raportorilor de a primi clarificări, din partea Comisiei Europene, cu privire la complementaritatea dintre Facilitatea pentru societatea civilă, Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului și Instrumentul european pentru vecinătate. Am menționat de nenumărate ori necesitatea unei bune finanțări a regiunilor din statele membre situate la frontierele externe ale Uniunii Europene și consider în continuare că este nevoie de sprijin substanțial, asigurat printr o complementaritate atentă și cât mai eficientă. Regiunile de frontieră sunt deosebit de importante pentru Uniunea Europeană și aici avem nevoie de o intervenție concentrată și care să completeze impactul politicii de coeziune cu efectele generate de măsurile și sprijinul financiar acordat regiunilor din vecinătatea Uniunii Europene.